Hvala, gospođo predsjednice. Pozdravljam poruke koje je uputio povjerenik Füle, kao i izvješće koje je pripremio kolega Preda. To izvješće zapravo šalje jednu vrlo jasnu poruku, a to je da je Europska unija spremna nastaviti s pristupnim pregovorima ukoliko Island također to bude želio. I to je zapravo prava poruka, poruka koju možda neki kolege u ovome domu koji se protive europskoj ideji neće razumjeti jer gledaju i dalje Europsku uniju kao neku impoziciju velikih sila protiv malih. Ovo je upravo dokaz da je Europska unija i u nju se ulazi dobrovoljno, da ako jedna zemlja ne želi nastaviti pregovore da tako može i odlučiti. I upravo na tome smatram da se mora nastaviti upravo s tom porukom.